Nun haben viele Redner hervorgehoben, dass sie es beschämend finden, dass Herr Draghi diese Sitzung verlassen hat und sein Platz leer ist. Aber, meine Damen und Herren, wir sollten uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen Das ganze Parlament ist faktisch leer! Die Wichtigkeit dieser Debatte wird auch von uns nicht wahrgenommen. Wer ist denn hierher gekommen, um sich anzuhören, worüber hier debattiert wird? Wer ist hierher gekommen, um teilzunehmen an dieser Debatte, zumindest durch seinen Applaus, meine Damen und Herren? Meine Damen und Herren, die Europäische Zentralbank ist gescholten worden und zu Recht.

Die Europäische Zentralbank geht über das demokratische Votum von Völkern hinweg und sagt, ein einzelnes Volk kann den Kurs der Geldpolitik ja nun nicht beeinflussen wollen. Die Europäische Zentralbank setzt Staaten unter Druck, die Europäische Zentralbank prellt Sparer um die Zinsen!

Die Europäische Zentralbank muss all das tun, wenn man den Euro verteidigen will. Dann ist das die Konsequenz! Aber die richtige Konsequenz wäre eben Wenn wir das alles nicht haben wollen, so wie es viele Redner hier ausgeführt haben, dann müssen wir auch sagen Schluss mit diesem Euro!